Ich habe eine Frage an Rat und Kommission. Meine Herren von der Ratspräsidentschaft, Sie wissen sehr genau, dass die öffentliche Investitionsquote in Ländern wie Deutschland im Moment bei Null liegt.

Das heißt, das öffentliche Eigentum in Europa verfällt. Da, wo die Troika nicht zwingt, dass es unter seinem Wert verkauft wird, verfällt es. Was ist Ihre Antwort darauf?

Heute redet Herr Monti darüber, wie wichtig die Investitionen in unseren Volkswirtschaften sind. Keiner von Ihnen nimmt seinen Namen noch in den Mund. Weder der Rat noch die Kommission äußern sich zu seinen Vorschlägen. Ich möchte gerne wissen, warum. Ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum wir nicht weiterkommen. Ihre Erklärungen, dass man auf der einen Seite sparen muss, auf der anderen Seite auch Wachstum fördern muss, sind alle richtig. Aber leider sind sie keine Erklärungen dafür, dass etwas geschieht, sondern sie sind Erklärungen dafür, warum nichts geschieht. Es gibt einen Grund, warum das so ist, nämlich weil bei Ihnen, in der Kommission wie im Rat, die Leute die Oberhand haben, die glauben, dass sie am besten über den Berg kommen, wenn sie bergauf bremsen. Das ist aber gegen die Physik, so wie das, was Sie ökonomisch vorschlagen, gegen die Mathematik ist. Ich erwarte Änderungen von Ihnen, denn wenn Sie nicht klar Stellung beziehen, dann werden Sie Europa nicht voranhelfen.